Lep pozdrav vsem skupaj. Ne smemo pozabiti, da je MNZ nosilni organ za implementacijo direktive ter da je Republika Slovenija že prejela uradni opomin Evropske komisije, mislim, sami opomini, tožbe, denarne kazni vsepovsod, res ne vem, kaj se gremo, ne vem, imamo preveč denarja, da kar tako povprek mečemo ga stran, direktiva, ki jo imamo pred seboj na mizi, se nanaša s tremi zakoni, ki bi lahko bili že zdavnaj prineseni, pa spet niso bili, dopolnitve so potrebne zaradi implementacije dela vsebin, ki se nanašajo na obveznost letalskih prevoznikov, ker se gre za prenos podatkov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic policiji, s tem se zagotavlja izboljšanje varnostnih ukrepov na letališčih z namenom, da se odvrnejo teroristični napadi, z novelo z z novelo zakona se globe veljavnem zakonu, ki so določene v tolarjih, v tolarjih, spoštovani, ne vem, kdaj je to bilo, spremenijo v evre in so zelo visoke. Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke menimo, kar se tiče pošiljanja podatkov o potnikih iz sistema rezervacij letalskih vozovnic policiji, da so ti preobsežni, od nas se zahteva veliko preveč informacij, ki ste jih lahko prebrali v osemnajstih alinejah v drugem odstavku štiriinosemdesetega člena C, zbirati in obdelovati je treba le osebne podatke, ki so primerni in nujno potrebni za dosego zakonskega opredeljenega namena obdelave, da nima človek občutek, da gre kot čez rentgen, nekatere zadeve pa so premalo natančno opredeljene, recimo informacije o potnikih, ki pogosto letijo, ne vemo, ali je to enkrat, dvakrat, trikrat, mesečno ali kolikokrat, vse to skupaj nas subtilno privede na področje občutljivih osebnih podatkov, katerih zbiranje in uporaba pa sta z direktivo prepovedani. Nadalje tudi ni posebno določeno, koliko časa letalski prevozniki in tudi gospodarski subjekti hranijo pridobljene osebne podatke, in še in še veliko nejasnih nejasnosti in dilem je v posameznih alinejah. Vse te zadeve je treba izvesti na način, da bo zakonska določba jasna nedvoumna in za naslovljence oziroma bralce predvidljiva. Težave s poslovanjem je treba reševati o Adrii Airways, da ne bo tako kot preteklih mesecih, ko so odpovedali dva cela štiri procentov letal, zamude, odpovedi, podaljšanje vzdrževalnih del na letalih, kar smo tudi nekateri sami občutili, ko smo leteli za Bruselj, to je podhranjenost dejanska problematika tukaj in sedaj in to je treba rešiti v Sloveniji, pri nas imamo tudi Letalsko zvezo Slovenije, ki je krovna slovenska organizacija na področju letalskega športa. Slovenski nacionalni stranki smo ponosni, da je naš vodja poslanske skupine gospod Zmago Jelinčič Plemeniti tudi častni predsednik Letalske zveze Slovenije ter da je napisal tudi knjigo z naslovom Zgodovina letalstva na Slovenskem od začetka do današnjih dni, ki vam jo toplo priporočam, ko boste šli na dopust, da jo preberete, treba pa je kot prvo poskrbeti za čim ugodnejše pogoje za letenje v Sloveniji, naj vam povem, da je slovenska letalska zgodovina izredno bogata, zato upamo da bomo v bližnji prihodnosti dobili tudi letalski muzej v Sloveniji. Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke ne bomo podprli predloga zakona, ker menimo, da se od potnikov zahteva mnogo preveč nepotrebnih informacij, hvala. Hvala, gospod poslanec, gospod Zvonko ...